Monsieur le Président, chers collègues, demain je l'espère en tout cas notre Parlement européen votera un refus clair des coupes sombres proposées par le Conseil dans le budget général

Certes, nous renforçons les sommes allouées à l'initiative pour l'emploi des jeunes, certes, nous actons une aide substantielle aux jeunes agriculteurs qui s'installent, certes, notre position reflète une aide explicite à toutes les politiques durables dans les secteurs de l'emploi, de l'énergie et de l'inclusion sociale et, pourtant, aujourd'hui, je suis inquiet. Je suis inquiet que la conciliation budgétaire à venir ne se transforme en mascarade et que les États membres nous contraignent à l'adoption d'un budget, une fois de plus, au rabais.